Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!

Es kommt darauf an, die finanziellen Ressourcen der Europäischen Union optimal für die nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume einzusetzen und so den Wohlstand der ländlichen Bevölkerung anzuheben. Deswegen wollen wir, dass der EFRE, der ESF und die ELER Gelder mit Synergieeffekten eingesetzt werden. So könnten kleine Städte in ihrer Ankerfunktion im ländlichen Raum gestärkt werden, oder auch Armutsbekämpfung könnte erfolgreicher sein. Die Kommission war in diesem Punkt nicht konsequent. Der Regionalausschuss hat nachgebessert.

Wir Grünen haben das mit dem Vorschlag ergänzt, auch die Förderung für die Mehrwertsteuer entsprechend anzupassen, und ich hoffe, liebe KollegInnen, Sie unterstützen das. Das stärkt und belebt die Projekte im ländlichen Raum. Das sind auch die besten Lösungen für die LEADER Projekte. Und das ist die große Chance, wirklich eine nachhaltige und klimaschutzgerechte ländliche Entwicklung zu ermöglichen!